Señora presidenta, les quería decir que yo no creo que haya diferencias entre nosotros a la hora de expresar el sentimiento que produjo el asesinato de Daphne Caruana. Yo creo que condenamos el asesinato con la misma fuerza y defendemos los mismos valores europeos en relación con Malta y con los países de la Unión Europea. El salto que quizás con toda honradez yo querría trasladarles es el que yo no me atrevo a dar para ligar o para relacionar ese crimen con el Estado. Yo no me atrevo a establecer una relación directa entre ese crimen y la destrucción del Estado de Derecho en Malta. Yo exijo justicia, pero no condeno a un país. Yo exijo una investigación independiente y que los culpables sean llevados ante la justicia, pero no cuestiono la separación de poderes en Malta. Yo creo que hay que exigir a Malta, y ahí estamos todos unidos, que hay que exigir que descubra a los asesinos, que los lleve ante la justicia, que ponga fin a las mafias y a las organizaciones ligadas al dinero sucio y que ponga fin al fraude fiscal.